De plus, vous verrez, par exemple, qu'en termes de PIB ce qui est quand même plutôt important en période de crise ce que cela peut nous apporter.